Weldoordachte lokale initiatieven werpen thans vruchten af dat mogen we niet vergeten geven hoop. Ik citeer Als een meisje naar school kan en dat gebeurt in Zuid-Sudan niet wordt uitgehuwelijkt en dat gebeurt ook en met meer respect wordt behandeld, is dat grote winst voor haar, nu en later.